herra forseti ég mæli hér fyrir tillögu þingsályktunar um friðlýsingu austari og vestari jökulsár í skagafirði flutningsmenn auk mín eru allir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þeir háttvirtir þingmenn atli gíslason álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson katrín

alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fyrir alþingi frumvarp til laga um friðlýsingu vatnasvæðisins norðan hofsjökuls það er austari og vestari jökulsár í skagafirði ásamt þverám þeirra friðlýsingin taki til vatnasviðs ánna að meðtöldum þverám og skal hvers kyns röskun á náttúrulegum rennslisháttum ánna vera óheimil skal svæðið friðað og stjórnað til varðveislu landslags þess náttúrufars og menningarminja ásamt því að það verði notað til útivistar ferðaþjónustu og hefðbundins landbúnaðar sérstaklega skal hugað að því við undirbúning málsins hvernig friðlýsing vatnasvæðanna norðan hofsjökuls geti tengst framtíðaráformum um

árnar austari og vestari jökulsár þegar þær koma saman kallast þær héraðsvötn en þau eru meginvatnsfallið í skagafirði koma jökulsárnar saman við bæinn kelduland báðar árnar renna í gljúfrum og er gljúfur austari jökulsár öllu hrikalegra en þeirrar vestari náttúrufegurð jökulsárgljúfranna er einstök svo og gróður landslag og náttúrufar á vatnasvæði ánna hér er gert að tillögu að ríkisstjórnin leggi fyrir alþingi frumvarp til laga þess efnis að árnar og vatnasvið þeirra verði friðlýst með lögum með hliðsjón af flokkunarkerfi hinna alþjóðlegu náttúruverndarsamtaka iucn er lagt til að svæðið geti fallið að fimmta friðlýsingarflokki nánari skilgreining þessa verndarstigs er á þessa leið landsvæði ásamt strönd eða sjó eftir því sem við á þar sem samskipti manns og náttúru í gegnum tíðina hafa gert svæðið sérstætt fagurfræðilega vistfræðilega og eða menningarlega og gjarnan með mjög fjölbreyttu lífríki varðveisla þessara hefðbundnu samskipta í heild sinni er nauðsynleg fyrir verndun viðhald og þróun slíks svæðis segja má að viðhorf þeirra sem vilja vernda vatnasvæði ánna speglist vel í ljóðlínum stefáns vagnssonar frá hjaltastöðum úr kvæðinu blönduhlíð meðan vötnin ólgandi að ósum sínum renna iðgrænn breiðist gróður um sléttur hæð og laut geislar árdagssólar á bröttum tindum brenna blessun drottins ríkulega falli þér í skaut eins og við öll vitum eru héraðsvötnin einmitt kölluð vötnin með stórum staf og setja mark sitt svo rækilega á héraðið skagafjörð í ályktun félagsfundar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í skagafirði frá áttunda júní tvö þúsund og fimm segir héraðsvötnin og jökulárnar móta ásýnd og ímynd skagafjarðar og eru undirstaða hins síkvika lífkerfis héraðsins allt frá jöklum til hafs tækifæri framtíðarinnar felast í að vernda þau og nýta óspjölluð í tengslum við fjölþætta útivist veiði

fyrir uppeldi fiskseiða bæði ferskvatnsfiska og sjávarfiska er einnig ómetanleg félagsfundur v g í skagafirði leggst því alfarið gegn öllum hugmyndum um virkjanir í jökulsánum í skagafirði þar með lýkur tilvitnun í þessa ályktun vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í skagafirði frá tvö þúsund og fimm ferðaþjónusta í skagafirði er í örum vexti og hafa fljótasiglingar skapað svæðinu mikla sérstöðu með þingsályktunartillögu þessari eru í fylgiskjölum ályktanir og sýnishorn af greinaskrifum skagfirðinga sem undirstrika hug þeirra til svæðisins augu æ fleiri eru að opnast fyrir verðmæti ósnortinnar náttúru og ábyrgð okkar gagnvart komandi kynslóðum náttúran á sinn eigin sjálfstæða rétt við höfum hana að láni frá komandi kynslóðum jökulsárnar í skagafirði eru mikilvægar fyrir lífkerfi héraðsins frá jöklum til sjávar vötnin hafa ekki aðeins mótað skagfirska náttúru heldur einnig skagfirska menningu og daglegt líf þau eru lífæð skagafjarðar í ljósi þessa er þingsályktunartillagan um friðun austari og vestari jökulsár flutt þetta mál var flutt í byrjun hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþings af þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs en komst ekki á dagskrá og er endurflutt að mestu óbreytt það þarf ekki hér að minna á þær miklu deilur sem hafa staðið um virkjanaáform í skagafirði í jökulánum í skagafirði þar sem hart hefur verið tekist á annars vegar á milli sjónarmiða þeirra sem vilja leggja vötnin jökulárnar undir virkjanir stífla jökulárnar og gera þar stórvirkjanir og hinna sem vilja vernda jökulárnar ásamt lífríki þeirra bæði nútíð og framtíð til blessunar í grein í morgunblaðinu tuttugasta og fimmta maí tvö þúsund og sex eftir sigurlaugu konráðsdóttur kemur fram að skagfirðingar vilji ekki fórna ánum og vatnasvæðum þeirra í þágu virkjana og háspennulagna í greininni nefnir hún árnar dýrustu perlur skagafjarðar ólafur þ hallgrímsson sóknarprestur á mælifelli ritar grein um önnur virkjunaráform við skatastaði í sama blaði tuttugasta maí tvö þúsund og sex og segir verði af virkjun við skatastaði verður ásýnd dalsins stórlega spillt meðal annars nokkrar af fegurstu þverám hans eyðilagðar einnig munu siglingar á jökulánum leggjast af undir þessi orð taka flutningsmenn tillögu þessarar og leggja áherslu á að unnt er að samræma þetta tvennt eflingu atvinnutækifæra og náttúru og umhverfisvernd er þetta í samræmi við málefnaskrá vinstri hreyfingarinnar en þar segir nýting orkulindanna er mikilvæg og nauðsynleg en stóriðja og stórvirkjanir í þágu mengandi iðnaðar sem ganga á náttúruna eru andstæð sjálfbærri þróun ríkulegt tillit þarf að taka til umhverfis við áætlanir og ákvarðanir um nýtingu vatnsafls og jarðvarma herra forseti með þessari þingsályktunartillögu fylgja síðan allmörg fylgiskjöl þar sem greint er frá ályktunum og greinaskrifum þeirra sem leggjast á sveif með að jökulárnar verði friðlýstar gagnvart virkjunum og öðrum stórskemmdum á lífríkinu sem af því getur hlotist nú síðast tuttugasta og fyrsta maí ályktaði áhugahópur um verndun j jökulánna í skagafirði áhugahópur heimafólks sem á þverpólitískan hátt hefur tekið að sér að standa vörð um og standa fyrir baráttu gegn áformunum um virkjanir og með jökulsánum standa með þeim ályktar svo hann breytir og byrjun gæsalappa ekki rétt áhugahópur um verndun jökulsánna í skagafirði hvetur verðandi ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar til að beita sér fyrir verndun ánna það er ljóst að þær hugmyndir sem uppi hafa verið um virkjun þeirra samræmast ekki yfirlýstri umhverfisstefnu annars stjórnarflokksins sem meðal annars hefur friðun skagfirsku jökulsánna á stefnuskrá sinni nú er lag að fylgja þeirri stefnu eftir mikil andstaða er í skagafirði við bæði skatastaða og villinganesvirkjanir sem taka til beggja þessara á uppbygging álvers á bakka við húsavík mun engu að síður krefjast þessara virkjana fyrr eða síðar til að vernda jökulsárnar í skagafirði og aðrar náttúruperlur er því nauðsynlegt að fallið verði frá áætlunum um að reisa álver á bakka að öðrum kosti verða þær áfram í gíslingu stóriðjustefnunnar

herra forseti að fyrir liggur nú þegar fullkomin áætlun um virkjun við villinganes sem hefur farið í gegnum umhverfismat og hefur aðeins staðið á framkvæmdaleyfi frá sveitarfélaginu skagafirði sem hart hefur verið tekist á þar í heimabyggð um hvort það skuli veitt þess vegna er svo brýnt að nú þegar verði tekin afstaða af hálfu ríkisstjórnar og alþingis um friðun austari og vestari jökulsár eins og hér er lagt til ég vil leyfa mér hér einnig að vitna til stefnuskrár samfylkingarinnar og fagna því að hæstvirtur umhverfisráðherra frú þórunn sveinbjarnardóttir er hér við umræðuna í þeirri upptalningu segir í lið númer fimm í kosningastefnuskrá samfylkingarinnar

grændals ég minnist þess að í umræðum fyrir síðustu alþingiskosningar

og töluðu tæpitungulaust hvað þetta varðaði um að jökulárnar í skagafirði skyldu friðaðar og þeim skyldi ekki vera haldið í gíslingu þeirra sem vilja leggja þær undir stórvirkjanir og tortíma þeim á þann hátt ég vil því hér í lok máls míns

lagði áherslu á ég veit að það var ágreiningur innan samfylkingarinnar um þetta mál ég þekki það og því miður og margir af oddvitum samfylkingarinnar bæði utan héraðs og innan höfðu aðra skoðun engu að síður var þetta sú stefna sem samfylkingin lagði upp með og ég fagna

og ég vil inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvort það sé ekki einlægur ásetningur hæstvirtur ráðherra áfram og að hún taki undir þá áskorun sem er í þessari þingsályktunartillögu um að austari og vestari